Zunächst einmal möchte ich im Namen der ALDE Fraktion dem Präsidenten des Rechnungshofs und dem Rechnungshof danken für den hervorragenden Bericht. Das ist sehr wichtig für unser Parlament. Ich danke auch der Berichterstatterin Martina Dlabajová von unserer Fraktion. Sie hat mit ihrem Bericht richtungsweisende Informationen und Hinweise gegeben. Die Fraktionen tragen ja das gemeinsame Anliegen einer besseren Verwendung von öffentlichen Mitteln gemeinsam. Innovation, Wachstum, Forschung und Entwicklung, Infrastruktur brauchen dringend Geld. Deshalb ist es nicht hinzunehmen, wenn Geld verschwendet wird, wenn es nicht richtig eingesetzt wird. Hier hat ja der Rechnungshof, wie in den Vorjahren auch, Missstände aufgezeigt, die dringend abgestellt werden müssen. Vor allen Dingen aber wollen wir hin zu einem ergebnisorientierten Haushalt, zu performance based budgeting Hier wollen wir Kommissarin Georgieva herzlich danken für ihren Einsatz und sie ermutigen, in der Kommission noch konsequenter für dieses Anliegen zu kämpfen. Wir erwarten von Ihnen einen Vorschlag für Pilotprojekte, wie das umgesetzt werden kann, damit wir gemeinsam diskutieren können, wie eine bessere Haushaltsführung in einem modernen Haushaltswesen umgesetzt werden kann.